Madame la Présidente, dans l'Union européenne, seuls trois pays ont des législations très restrictives en matière d'avortement.

En Irlande, la législation a très légèrement évolué. En Pologne, une tentative de régression supplémentaire vient d'échouer. La proposition du gouvernement espagnol renverrait les femmes trente ans en arrière.

Nul ne doit pouvoir imposer ses choix, notamment religieux, à l'ensemble des femmes d'un pays. Le lobbying de groupes ultraréactionnaires qui pratiquent le mensonge comme méthode de conviction est indigne de nos démocraties. On sait où est l'idéologie, on sait où est le respect des droits des femmes.